virðulegi forseti sá dómur sem féll í gær í hæstarétti er fagnaðarefni hann skýrir til fulls réttarstöðu hvað varðar endurútreikning lána í kjölfar gengislánadómanna á árinu tvö þúsund og tíu

það ber ávallt að fagna því þegar fólk nær rétti sínum fram í dómsmáli hæstiréttur bætir þarna við fyrri fordæmi sín og skýrir þau frekar lögin númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu standa að öllu öðru leyti en því að ef fólk hefur í hendi fullnaðarkvittun telst hún endanleg greiðsla afborgana í ákveðnum tilvikum sem dómurinn fer nánar yfir það er eðlilegt að menn staðnæmist við lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu

jú það var vegna þess að það var gríðarleg óvissa það var gríðarleg óvissa í samfélaginu í kjölfar gengislánadómanna og það blasti við að fólk í algjörlega sambærilegri stöðu sem tók algjörlega sambærileg lán í sama bankanum gat verið með gilt lán eða ógilt lán það blasti við að tugþúsundir heimila þyrftu að leita til dómstóla til að fá skorið úr um rétt sinn við töldum óhjákvæmilegt að reyna að flýta þessu uppgjöri með lögunum var það gert var óvissan ríkisstjórninni að kenna er sú óvissa sem núna er ríkisstjórninni að kenna eða þeim sem settu þessi lög alþingi íslendinga eins og formaður sjálfstæðisflokksins rakti hér áðan ónei óvissan núna er engu verri en hún hefði verið ef engin lög hefðu verið sett svo einfalt er nú það mál þvert á móti hafa tugþúsundir heimila fengið greiðslur vegna þessara laga og innan mjög þröngs tímaramma svo þröngs tímaramma að bankar voru þvingaðir til þess að setja tugi starfsmanna í að endurreikna þessi lán og greiða þau út það eru þúsundir heimila sem hafa fengið rétt á grundvelli þessara lána sem voru með gilda lánasamninga og voru að fá rétt bara vegna þessara laga þegar formaður sjálfstæðisflokksins rekur hér ummæli í greinargerð með frumvarpinu því til staðfestingar að til hafi staðið að rýra rétt fólks er hann að færa fram algjörlega röng rök þau ummæli í greinargerðinni sem þar er vitnað til eru að réttlæta það inngrip að við ákváðum með lögunum að rýra eignarrétt fjármálastofnana við ákváðum að gera ógilda lánasamninga sem voru gildir að efni ef um var að ræða húsnæðislán og íbúðalán vegna þess þess að það hafði enginn dómur á þessum tíma fallið um að íbúðalán væru ógild það er beinlínis rangt að til hafi staðið af hálfu ríkisstjórnar eða löggjafans að rýra kröfuréttindi almennings þvert á móti var það ítrekað tekið fram að það kynnu að vera önnur atriði sem ekki yrði ráðið til fulls með þessum lögum sem hæstiréttur yrði auðvitað að tjá sig um hvers vegna

að alþingi löggjafinn sé að hlutast til um samninga milli aðila á markaði og það er veruleg undantekning frá meginreglu þess vegna sögðum við það afskaplega skýrt að við vildum stíga varlega til jarðar við tókum áhættu við tókum þá áhættu að gera með lögunum ógild öll íbúðalán það var áhætta upp á tugi milljarða alveg örugglega vel upp í tíu milljarða við gerðum það þrátt fyrir að lögmenn kröfuhafa væru búnir að senda hótunarbréf við skulum rifja upp hvernig andrúmsloftið var hér haustið tvö þúsund og tíu þegar lögmaður kröfuhafa ragnar aðalsteinsson var búinn að senda hótunarbréf á stjórnendur bankastofnana um það hvað biði ef menn rýrðu rétt kröfuhafa á einhvern hátt það

við tókum áhættu hvað íbúðalánin varðaði og með dómi hæstaréttar fjórtánda febrúar tvö þúsund og eitt var það staðfest að sú áhætta var réttlætanleg ríkið varð ekki fyrir tjóni vegna þess síðan hafa verið þau sjónarmið að í fullnaðarkvittun fælist meiri réttur og hann ætti að ganga framar ákvörðuninni um seðlabankavexti sem fólst í dómi hæstaréttar sextánda september tvö þúsund og tíu vel að merkja í gær staðfestir hæstiréttur að það eru seðlabankavextir afturvirkt sem gilda en segir ef menn hafa fullnaðarkvittun gengur hún framar í ákveðnum tilvikum gott gott ég var að telja það saman í gær í gamni mínu að ég hef að minnsta kosti átta sinnum í þessum ræðustól á síðasta ári sagt að það kunni vel að vera að fólk hafi meiri rétt á grundvelli þeirrar meginreglu að í fullnaðarkvittun felist fullnaðargreiðsla en það sé atriði sem dómstólar verði að tjá sig um það sé svo mikil áhætta í því fólgin fyrir löggjafann að taka af skarið um slíkt og baka þar með mögulega ríkissjóði bótaábyrgð að það sé ekki réttlætanlegt dómstólar yrðu að fá að tjá sig um það ég fagna því að þeir hafa gert það núna og skapað fólki þennan rýmri rétt virðulegi forseti þessi niðurstaða er þess eðlis að við tökum hana auðvitað mjög alvarlega og ákvörðunin sem við stóðum frammi fyrir haustið tvö þúsund og tíu var erfiður jafnvægisgangur við vorum að reyna að finna lausn sem mundi greiða fyrir skuldauppgjörum og koma í veg fyrir að þúsundir heimila tugþúsundir heimila þyrftu að fara kostnaðarsama leið og sækja sér rétt fyrir dómstólum sá ásetningur okkar skilaði þeim árangri að eins og ég segi um áttatíu þúsund lántakar eru nú búnir að fá endurútreikning sinna lána hæstiréttur hefur nú sagt að fólk fái enn betri rétt í ákveðnum tilvikum það er fagnaðarefni það er líka ljóst að við bökuðum ríkinu ekki skaðabótaskyldu með þessum aðgerðum sem er líka fagnaðarefni hörmulegasta niðurstaðan hefði verið sú ef við hefðum ákveðið hér á alþingi íslendinga tilteknar uppgjörsreglur á hæpnum forsendum

þá væri það þannig að almenningur í landinu ríkissjóður íslands væri að borga bönkum skaðabætur upp á tugi milljarða okkur bar að fara varlega við vorum að feta einstigið gagnvart stjórnarskrárvernduðum kröfuréttindum við fórum fram á varkárni við tryggðum fólki mikinn rétt það fær núna meiri rétt frá dómstólum sem eru einir